Voorzitter, roken is een keuze net als bijvoorbeeld religie. Als de EU consequent is, komt ze ook met voorstellen om waarschuwingsteksten op bijbels en korans te plaatsen.

Ik rook al bijna twintig jaar met veel plezier, ondanks dat ik pas 33 ben.

Wij rokers dragen gigantisch bij aan de overheidsfinanciën.

In plaats van dank daarvoor worden rokers continu achtervolgd door gezondheidsmalloten.